fiscal. Instamos al establecimiento de políticas anticíclicas y medidas concretas que tengan como objetivo proteger el empleo. El Banco Europeo de Inversiones debe utilizar las líneas de crédito para proveer a las pequeñas y medianas empresas de fondos de liquidez en situaciones de emergencia financiera. Debemos asegurar que la especulación de los precios y mercados paralelos no se beneficie de esta crisis. No podemos ignorar el impacto social que el virus COVID 19 está teniendo. Pero ello no implica que no tengamos que garantizar los derechos laborales tenemos que ser capaces de garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y debemos mirar más allá de esta cifra. Debemos priorizar el fortalecimiento de la seguridad social y de los sistemas de salud pública, que están demostrando en estos momentos una gran responsabilidad y capacidad de atender a estas cuestiones. La defensa de los sistemas de sanidad pública es una cuestión esencial, sistemas que en estos momentos están dando ejemplo. Finalmente, quiero expresar mi más firme repulsa a los actos de racismo, discriminación y prejuicios contra personas de origen chino o con ascendencia asiática. Es intolerable cualquier tipo de racismo y menos en estos